C'est extrêmement précieux pour l'Union européenne. C'est précieux dans les conflits que nous rencontrons, et spécialement au Moyen Orient. Je sais que votre pays, tout comme Malte et le Luxembourg, a été l'un des premiers à soutenir Mahmoud Abbas dans sa demande à l'ONU.

Laissez moi vous dire un mot, cependant, sur Savita Halappavanar.

Il s'agit de cette jeune Indienne qui est morte à la suite d'une fausse couche en Irlande, après avoir agonisé pendant trois jours en demandant qu'on mette fin à sa grossesse. Monsieur le Premier ministre, pour nous, les femmes européennes, cette question du choix du moment de sa grossesse, ne relève ni de la religion, que nous respectons,

c'est une question de droit et de liberté. Nous allons nous battre pour que ces droits et ces libertés soient partagés en Europe.